que la Commission a voulu assurer un approvisionnement adéquat en sucre aux consommateurs. Elle a réussi à maintenir cet équilibre en surveillant le marché et en agissant de manière assez rapide.

Sans doute pourra t on recréer de l'emploi parce que c'est, je dirais, une préoccupation que nous pouvons partager en adaptant les quotas à la hausse pour qu'ils répondent au marché.

Et, en matière de sucre comme dans d'autres matières, la maîtrise globale des productions pour répondre au marché, c'est fondamental. En tout cas, j'espère qu'à l'avenir, on adaptera ces quotas à la réalité du marché pour faire revivre un peu plus l'industrie européenne et les producteurs européens.